Een verschrikkelijk, schadelijk, kostbaar en ineffectief beleid dat zo snel mogelijk van tafel moet.

Ik citeer het beleid werkte niet doeltreffend, omdat het niet goed genoeg was ontworpen en uitgevoerd, het toezicht ontbeerde verder adequate output en resultaatindicatoren voor de projecten, en er was onvoldoende en geringe duurzaamheid van de projecten.

Erger kan eigenlijk niet. Tegelijkertijd geven eurocommissarissen Tajani en Oettinger toe dat het huidige klimaat en energiebeleid verwoestend is voor de Europese industrie. Brussel maakt onze industrie kapot. Energie wordt onbetaalbaar.